Er stellt dar, wo wir im Hinblick auf unsere militärischen Strukturen stehen und wo wir Defizite haben. Wir können oft nicht ausreichend schnell und effektiv auf Krisen reagieren. Wer außenpolitisch eine Rolle spielen will, der muss die gesamte außenpolitische Toolbox zur Verfügung haben. Wir können nur dann soft power sein, wenn wir auch hard power sein können. Dafür müssen wir unsere bestehenden Strukturen anpassen angesichts von Krisen, die näherkommen, wo die USA uns auffordern, uns selbst in unserer Nachbarschaft zu kümmern, und wo jeder Verteidigungsminister unkoordiniert spart.

Dann sind wir blockiert, wenn es im NATO Rahmen ist, und das kann man nicht wegdiskutieren. Deswegen bin ich der Auffassung, wir brauchen autonome Kapazitäten und Fähigkeiten.

Er muss genutzt werden, unter anderem zu einer defence review einem stock taking um zu wissen, was wir haben und was wir noch brauchen. Wenn wir unsere Defizite im Rahmen der Kapazitäten und Fähigkeiten überwinden wollen, sollten wir auch bestehende Einrichtungen stärken. Ich denke hier insbesondere an die Europäische Verteidigungsagentur, die ja im EU Vertrag Aufgaben zugewiesen bekommen hat und die auch endlich mit den notwendigen Mitteln ausgestattet werden muss. Diese Agentur hat ein großes Potenzial, die Aktivitäten mit den Mitgliedstaaten zu koordinieren im Bereich Beschaffung, bei der Harmonisierung der operationellen Notwendigkeiten, bei multilateralen Projekten, beim pooling und sharing und bei der Stärkung der europäischen verteidigungstechnologischen und industriellen Basis.